virðulegur forseti góðir landsmenn allir hafa heyrt um land sem lendir í hremmingum efnahagslegum og pólitískum og á um tvo kosti að velja annars vegar að treysta á þjóðina sjálfa og fullveldið til að vinna sig úr vandanum hins vegar að treysta á evrópusambandið eða aðra erlenda aðila til þess að leysa vandann þessar línur eiga við um ísland strax eftir efnahagshrun en þær geta líka átt við land sunnar í evrópu grikkland báðar þjóðir lentu fyrir sjö árum í kreppu sem að hluta var heimasmíðuð en að hluta alþjóðleg enginn er að halda því fram að ekki þurfi að bæta úr ýmsu hér á landi en staðreyndin er hins vegar sú að grikkir eru ólíkt íslendingum enn í mjög djúpri kreppu og ekki sér fyrir endann á henni þjóðarskuldir grikkja nema í dag um tvö hundruð prósent af landsframleiðslu og hafa tvöfaldast frá því svokallaðar björgunaraðgerðir hófust enda hafa björgunaraðgerðir fyrir grikki einkum falið í sér yfirtöku gríska ríkisins á gífurlegum skuldum einkaaðila samhliða yfirtöku annarra þjóða á mikilvægum innviðum samfélagsins ísland gat hins vegar í krafti fullveldis sett neyðarlög á bankakerfið sagan sýnir okkur að íslendingar standa í þakkarskuld við þá einstaklinga sem stóðu að undirbúningi og börðust fyrir framgangi þeirra laga þrátt fyrir neyðarlögin þá munaði litlu á síðasta kjörtímabili að íslandssagan endaði í grískum harmleik með þrýstingi erlendis frá var ítrekað reynt að fá þjóðina til að yfirtaka skuldir einkaaðila þetta væru ekki nema aðra nokkur hundruð milljarðar í formi meðal annars icesave skulda almenningur reis upp og þjóðin hafnaði því ítrekað að ríkisvæða skuldir einkaaðila forsetinn greiddi götu þjóðarinnar að málinu það á hann þakkir skyldar fyrir á sama tíma og grikkir bæta enn við skuldir sínar eru íslendingar undir forustu ríkisstjórnar sigmundar davíðs gunnlaugssonar og í krafti fullveldis að taka lokaslaginn frá hruni það er að taka á þrotabúum fallinna fjármálastofnana með stöðugleikaskatti og stöðugleikaframlagi sem mun skila ríkissjóði háum fjárhæðum

síðasta vor samþykkti alþingi tvö frumvörp þar að lútandi annað gerir ráð fyrir fastri skattlagningu á þrotabú en hitt veitir kröfuhöfum tímabundið svigrúm til að leggja fram raunhæfar hugmyndir um nauðasamninga trúir því virkilega einhver að evrópski seðlabankinn hefði lagt blessun sína yfir sambærilegar aðgerðir í grikklandi í krafti fullveldis er lokakafli þessa máls að hefjast og það er mikilvægt að standa fast á hagsmunum íslands og verja stöðu almennings og fyrirtækja fari svo að ákveðnir kröfuhafar leggi fram tillögu að nauðasamningum þá verður það að fara formlega fyrir seðlabanka íslands fyrir ríkisstjórn íslands og fyrir efnahags og viðskiptanefnd alþingis þetta opna ferli er mikilvægt til að tryggja hagsmuni íslands og eftirlit með því að lífskjör almennings séu nægilega vel varin góðir landsmenn einn helsti kostur íslendinga er að við erum þjóð sem leysir eigin vandamál þjóð sem lætur ekki segja sér fyrir verkum þjóð sem vill og getur stjórnað sér sjálf þess vegna kallar almenningur eðlilega í auknum mæli eftir beinu lýðræði við því þarf að bregðast síðustu ár hafa hins vegar sýnt okkur að fullveldið er ekki síður mikilvægt þjóðinni frekar ekki síður en beina lýðræðið nú stendur yfir vinna við að endurskoða stjórnarskrá íslands í þeirri vinnu er jafn mikilvægt að veikja ekki fullveldi landsins eins og það er jafn mikilvægt að auka beint lýðræði það er líka áhyggjuefni að í gegnum tíðina hafa stjórnmálamenn í auknum mæli aukið völd stofnana og embættismanna það er enginn að kalla eftir því að stjórnmálamenn fari á nýjan leik að stýra bönkum og sitja í lánanefndum líkt og tíðkaðist á árum árum en getur verið að ísland þetta litla kraftmikla samfélag sé búið að byggja upp of mikið kostnaðarsamt og svifaseint kerfi ég óttast að svo sé ég hef orðið var við það af samtölum við meðal annars erlenda stjórnmálamenn að vaxandi efasemda gætir gagnvart auknu valdi utanaðkomandi aðila stofnana embættismanna og æ fleiri tala um mikilvægi þess að styrkja stöðu þeirra sem kosnir eru með lýðræðislegum hætti við þurfum í stórauknum mæli að horfa á jöfnun búsetuskilyrða núverandi ríkisstjórn er búin að ljúka við jöfnun raforku og húshitunarkostnaðar sem var mikið réttlætismál fyrir mörg svæði hafin er vinna við að ljósleiðaravæða allt landið en það er mjög mikilvægt verkefni og þarf að vinnast hratt og vel boða þarf til sambærilegra átaksverkefna á sviði samgöngumála og menntamála eitt mikilvægasta byggðamálið er að efla menntun á landsbyggðinni þar er sama hvort um er að ræða háskólana í borgarfirði skagafirði á akureyri háskólasetrin vítt og breitt um landið eða fjölbrautaskólana vítt og breitt um landið byggðamál er ekki bara verkefni landsbyggðarinnar það er þjóðhagslega hagkvæmt að halda öllu landinu í byggð við getum ekki horft aðgerðalaus á byggðahnyggnum síðustu áratuga þetta þarf að vera eitt af forgangsmálum á seinni hluta kjörtímabilsins við þurfum að búa vel að útflutningsgreinum þjóðarinnar ferðaþjónustunni þekkingariðnaðinum sjávarútveginum og þeim fjölmörgu atvinnugreinum sem blómstra

íslendingar eru í gagnvart sölu á sjávarafurðum eftir lokun markaða í austur evrópu og þeirra áhrifa sem það hefur á íslenskan efnahag og einstök byggðarlög

það eru í gangi miklar stríðshörmungar í sýrlandi og reyndar víðar íslendingar mega ekki sitja hjá þegar kemur að þessum málum okkur ber skylda til þess að leggja okkar af mörkum bæði í formi fjárhagslegra framlaga í móttöku flóttamanna og annarrar aðstoðar þarna getum við ekki eingöngu hugsað um það sem borgar sig fjárhagslega